Es ist klar, dass wir als Europäer, als Parlamentarierinnen und Parlamentarier erwarten, dass diese soziale Marktwirtschaft auch in die Wirklichkeit übertragen wird.

Es geht nicht nur um die Sozialklausel, sondern auch um so wichtige Dinge, wie z.

die Dienste im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse, die einen besonderen Schutz brauchen.

Es gibt schon sechs oder sieben verschiedene Studien, die die Europäische Kommission durchgeführt hat. Was lesen wir jetzt aber in diesem Arbeitsprogramm? Es wurde schon wieder eine Studie in Auftrag gegeben.